Señor presidente, presidente Michel, presidenta Von der Leyen, me van a permitir que comience con unas palabras que Aroa López, enfermera del hospital Vall d'Hebron, pronunció la pasada semana en el funeral de Estado en España en memoria de las víctimas de la COVID 19 Hemos dado todo lo que teníamos, hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos vuelto a entender, mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión

Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales, hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando las voces de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar muchas lágrimas. Es un tiempo en que afrontamos la peor crisis de nuestra generación. La Unión Europea no podía dejar atrás a las generaciones actuales y futuras. El acuerdo alcanzado en el Consejo, señora Von der Leyen, señor Michel, pasará a los anales de la construcción europea. Por primera vez en la historia de la Unión, los Estados miembros han acordado la emisión de deuda conjunta, algo impensable hace algo más de tres meses, y quiero recordar que fue este Parlamento el primero que realizó esa propuesta.

El rechazo de las decisiones por unanimidad en la gobernanza de los eurobonos supone otro hito que acelera la impronta federal de la Unión Europea. Durante décadas, los vetos individuales han mostrado su cara más oscura con la paralización de la vida comunitaria y tenemos ahora, con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una oportunidad para también intentar escoger una nueva forma de tomar las decisiones en el proyecto europeo. Gracias al compromiso adquirido, la Unión Europea demuestra haber aprendido de los errores de la crisis de 2008. Si la política de austeridad decidió salvar a los bancos y dejar atrás a las personas, ahora las personas serán nuestra prioridad. Y si queremos que sean lo primero, debemos concentrar nuestros esfuerzos en las transformaciones necesarias para lograr una sociedad más verde, más justa, más digital. Los socialdemócratas no permitiremos que la recuperación recaiga sobre los hombros de los más vulnerables. Y para ello exigiremos una hoja de ruta con compromisos vinculantes en los nuevos recursos propios que no estrangulen las cuentas de los presupuestos nacionales ni el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Porque resulta inaceptable que los sistemas fiscales de ciertos Estados permitan que las multinacionales se ahorren millones y millones de euros en detrimento de nuestro Estado del bienestar. No hay tiempo que perder. El virus sigue golpeando y este Parlamento debe garantizar que la recuperación sea puesta en marcha cuanto antes. Y, como autoridad presupuestaria, el Parlamento negociará en igualdad con el Consejo.

Si bien somos conscientes de la trascendencia histórica del fondo de recuperación, no compartimos el mismo optimismo con la propuesta del marco financiero para los próximos años. Los socialdemócratas no aceptaremos recortes planteados en los objetivos a largo plazo en un momento como el que vivimos, en el que necesitamos fortalecer nuestra autonomía estratégica y reducir las diferencias entre los Estados. Trabajaremos en las negociaciones, que esperamos que empiecen cuanto antes, para aumentar la financiación de programas como Horizonte 2020, InvestEU, LIFE, Erasmus, Europa digital, así como las áreas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Porque nuestra recuperación no puede ser a costa de dejar abandonados a aquellos que más lo necesitan y todavía viven en peores condiciones que nosotros. Solidaridad dentro de Europa, pero también fuera de nuestras fronteras. Y permaneceremos muy firmes en contra de cualquier propuesta que ponga en riesgo el Estado de Derecho que hemos decidido construir. Los derechos y las libertades de la Unión son de obligado cumplimiento. Los socialistas lo tenemos claro. Ni un solo euro para aquellos Gobiernos que no actúen con pleno respeto del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión. Compañeros y compañeras, cuando la política deja de ser útil para las personas, la sociedad deja de confiar en la política. Y, por lo tanto, es el momento ahora de la política con mayúsculas, de la que acuerda, de la que se compromete, de la que es capaz de dejar los intereses particulares por el bien de un interés común. Ese es el momento que nosotros tenemos que defender. Ayer me decía un joven en redes sociales He vuelto a confiar en que otra Europa es posible. Lo tenemos en nuestras manos, comprometámonos con ello. Por Europa, por los ciudadanos y por las ciudadanas, otra Europa es posible.